Li Wenliang, c'est le nom du docteur qui avait prévenu, déjà en décembre, des risques de ce virus. Or, ce qui s'est passé, c'est que ce médecin s'est vu convoqué par les autorités, s'est vu obligé de garder le secret, et s'est même vu obligé de déclarer qu'il avait porté atteinte à l'ordre public et fait de fausses déclarations. Si les autorités avaient mis la même énergie à contrôler d'un point de vue scientifique les affirmations du médecin, aujourd'hui nous n'en serions probablement pas là.

Il y a eu des impacts dramatiques. Tout cela est inacceptable et nous nous devons de le pointer du doigt pour le prévenir à l'avenir. Je tiens aussi à remercier profondément tout le personnel médical et scientifique qui travaille sans relâche.